Hvala za besedo, predsedujoča. Lep pozdrav tudi sekretarki, gospe Strniša! Spoštovani poslanci, spoštovane poslanke! Moral sem se oglasiti, ker dejansko prihajam iz krajev, kjer so hribi zaraščeni, in če zdaj danes tukaj govorimo o vinu, ki dejansko prihaja ta neke vrste predlog, ta želja prihaja med ljudi, katerim je mar, kakšno Slovenijo želimo, kakšne bomo imeli naše hribe. Pet kilometrov iz Ptuja, kjer živim, je zaraščeno na Gradišču, je zaraščeno na Kicerju zdaj bom še malo povedal, tisti, ki reče, da je Haložan, pa je zato, da se dviga katastrski dohodek, pa je za to, da ta kmet ne more nekaj prodati, tisti laže. In ta moment, bom rekel, da mi imamo zaraščeno zaradi tega, ker če vprašate te vinogradnike, bojo vam bodo povedali, da se ne splača, vinograd se ne splača, gorica se mi ne splača. Povejte mi, kaj naj naredim na tem hribu enohektarskem, kaj se mi splača, če se mi vinograd ne? In iz naslova, ko ko se pogovarjamo o, predlogih pa, da je pač potrebno, zaradi tega, ker je nekdo prinesel nekaj, bom rekel, it iz, podeželja neke vzroke, zakaj bi, dejansko dovolili tudi tem ljudem, da bodo lažje prodali svoje vino, potem pa se reče: "To je bilo že enkrat zavrnjeno." V redu bilo je zavrnjeno, ampak ali ste šli med te gorice ali ste šli med te vinograde ali ste vprašali te tudi male ljudi, kaj se splača in kako naj naredite, da se bo splačalo? Če mi dvigamo katastrske dohodke, če mi ne dovolimo, da človek, bom rekel, nekaj proda tudi na različnih prireditvah, na veselicah, na na, športni prireditvah ničesar ne sme prodati, kar ni, vodeno kot velika blagovna znamka, potem pač ne gre skupaj. Imamo enake subvencije v kmetijstvu, v dolinah na velikih kmetijah, kot jih imamo v hribih, kjer se mora vse skoraj ročno obdelati, in nekdo nekaj pač lahko prebere, prečita, ampak če iz tega nič ne razbere pa nič ne zastopi, je potem res brez zveze, da tukaj debatira. Jaz še enkrat bom rekel, lepo prosim, da smo pri naših zakonih bolj življenjski, da imamo neki čut za to, kakšna bo naša država. Radi se peljemo, tudi po ne vem višjih predelih in vsi naši griči na Štajerskem, od, Ptuja pa do Lendave na drugo stran Slovenskih goric, Lenarta in tako naprej, so zaraščeni in ta goščava nas ne more narediti ponosne Slovence. Če pogledamo Avstrijce, ko imajo že ne vem vinograde nad tavžent petsto, pa Švicarje, ko imajo čisto vsak hrib obdelan, dajmo potem nekaj narediti, povejte, če tole ne velja, kaj se pa splača. Mogoče dobro poslansko vprašanje tudi za novo ministrico. Hvala.